Nein, es geht nicht um eine Verdoppelung der diplomatischen Dienste, es geht um eine Verstärkung der diplomatischen Dienste. Daher werden auch einige Regierungen ihre diplomatischen Dienste zurücknehmen müssen, parallel zum Aufbau des diplomatischen Dienstes der Europäischen Union.

Ich hoffe, dass die belgische Präsidentschaft die erste Präsidentschaft ist, die diese Chance wahrnimmt und Cathy Ashton voll unterstützt, natürlich in Abstimmung mit dem Außenminister und dem Außenministerium, aber es geht darum, mehr Europa in die Außenpolitik einzubringen.